borist hefur bréf frá þingflokki sjálfstæðisflokksins með ósk um í samræmi við sextándu grein þingskapa samanber fyrstu grein laga númer hundrað fjörutíu og sex tvö þúsund og níu að ragnheiður ríkharðsdóttir taki sæti ásbjörns óttarssonar í nefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða skoðast þetta samþykkt ef enginn hreyfir andmælum